Momenteel moet slechts in uitzonderlijke gevallen informatie worden gedeeld. Maar gezien de veranderde veiligheidssituatie is het de vraag of de uitwisseling van informatie tussen lidstaten aangaande terreur en zware criminaliteit vrijblijvend moet blijven.

Tegelijkertijd begrijpen wij dat inlichtingendiensten misschien net minder informatie zullen uitwisselen indien zij verplicht worden werkelijk alles te delen met de landen die zij niet volledig vertrouwen. Dat de Raad nu denkt aan een richtlijn voor een strikter rechtskader voor de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen rechtshandhavingsinstanties op het niveau van de Unie, is alvast een interessante optie.